To nije u redu.

Neke su države nastojale pomoći svojim ekonomijama na način da su centralne banke oslobodile velike količine novca.

Međutim, ako ste vi pred bankrotom, ako nemate novaca, zašto bi neka poslovna banka posudila novac vama ili vašem poduzeću. Naravno da neće, a ako i hoće, posudit će po vrlo rigoroznim uvjetima i visokim kamatama.

Dugoročno se stvar rješava univerzalnim temeljnim dohotkom koji ima za cilj, dakle, bespovratno i bezuvjetno preusmjeriti bogatstvo jedne ekonomije k svojim građanima.